Herr Präsident! Herr Staatspräsident, zur europäischen Solidarität, von der Sie gesprochen haben, gehört im Bereich der Energiepolitik das Thema Nord Stream 2. Dieses Thema trennt gegenwärtig die europäischen Mitgliedstaaten. Nord Stream 2 würde die europäische Gasabhängigkeit von Russland erhöhen, und das zu einer Zeit, in der es wie Sie vorhin ausgeführt haben wichtig ist, dass Europa gegenüber Russland eine gemeinsame klare Position hat.

Wie werden Sie uns dabei unterstützen, dieses falsche Projekt zu verhindern?